Monsieur le Président, avant le vote prévu sur la résolution portant sur la loi sur les médias en Hongrie, je souhaite attirer l'attention des collègues sur les dernières évolutions de la situation et faire une proposition concrète. Il y a quatre jours, le Parlement hongrois a adopté les modifications toutes les modifications demandées par la Commission européenne en dépit du vote négatif, soit dit en passant, des députés hongrois socialistes et verts. La commissaire Kroes était présente lors du vote et elle a annoncé que la version amendée de la loi était conforme avec le droit européen et notamment avec la charte des droits fondamentaux. Or la résolution des groupes de gauche, qui est soumise au vote ce midi, ignore complètement ces faits. Le texte est quasiment le même que celui d'il y a trois semaines et ne fait aucune mention du vote du Parlement hongrois. Je pose la question suivante ce parlement vit il dans la réalité ou dans l'imaginaire? Cette résolution est elle dirigée contre le gouvernement hongrois ou contre la Commission européenne, qui n'a plus rien à redire sur la loi?

Le groupe PPE estime que ce parlement perdrait sa crédibilité s'il adoptait des textes qui ne correspondent pas à la réalité. Devons nous nous transformer en un théâtre de règlement de comptes politiques nationaux?